Nada puede dar más orgullo y honor a un parlamentario o parlamentaria de esta Cámara que poder presidir la institución que representa la soberanía ciudadana. Estamos aquí representando a los hombres y mujeres que quieren construir más y mejor Europa. Está en nuestras manos conseguir dar respuesta a lo que la ciudadanía está esperando de nosotros, que es devolver la esperanza del proyecto europeo. Tendremos cinco años por delante para poder trabajar cooperando entre los distintos diputados y diputadas al Parlamento Europeo para hacer que este proyecto se fortalezca para hacer una Europa de la ciudadanía una Europa de los derechos y los valores una Europa de la igualdad y de la justicia. Y en nuestras manos está conseguirlo.

Su suerte será la suerte de este Parlamento y será la suerte del proyecto europeo.